En la primera mitad de 2019 ha habido más de 300 ataques terroristas y los grupos terroristas yihadistas armados han convertido esta zona en una zona de reclutamiento de jóvenes y han centrado sus ataques este año en escuelas, mezquitas e iglesias. Esta situación ha generado más de medio millón de desplazados que se unen, también, a los desplazados por la situación de Mali.

Por eso necesita esta región, necesita el Sahel, una estrategia de lucha antiterrorista, una estrategia de paz y seguridad